Madame la Présidente, Monsieur le Vice président de la Commission, la crise économique de 2008 a démontré deux choses la première, que notre union économique et monétaire, n'en déplaise à certains, était un outil et un bouclier efficaces pour nos économies nationales la seconde, que nous devons impérativement, bien entendu, aller plus loin dans cette union et les convergences que celle ci demande si nous voulons résister aux chocs futurs qui ne manqueront pas d'advenir.

Concentrée sur la stabilité financière indispensable, elle a délaissé la croissance pourtant indispensable, elle aussi, à la relance économique. À ce titre, je salue l'initiative du Président Juncker qui, dès son discours sur l'état de l'Union européenne, a placé ce sujet au cœur de ses priorités. Je salue également la prise en compte du cadre démocratique dans lequel ces réformes doivent avoir lieu, avec, notamment, la constitution de conseils nationaux de la compétitivité et d'un comité budgétaire européen. Il est sage de ne pas renouveler les erreurs que nous avons parfois pu commettre pour aller plus vite, en n'associant pas assez les Européens et leurs représentants aux prises de décision.

Faire croire en l'isolement national est dangereux pour nos économies mais également pour nos démocraties.